frú forseti það er mjög ljúft og skylt að taka það fram að auðvitað eru þessi tala hvað varðar lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins og ég held að lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga sé inni í þeirri mynd líka er auðvitað þetta sama brúttótapið og ég var að fara yfir áðan það er alveg rétt að hlutfallslega er þetta með þeim hætti sem hæstvirtur innanríkisráðherra nefndi

þannig að ég tel mig ekki vera að reka neinn fleyg í hóp launafólks þegar ég segi

fái sín lífeyrisréttindi að hluta fjármögnuð úr ríkissjóði sem allur hópurinn greiðir þetta er fleygur í holdi þjóðarinnar og ég veit það að innanríkisráðherra er sammála mér um að það er orðið löngu tímabært að gera á þessu bragarbót og það þarf að haga þeirri framkvæmd að skynsamlega sé að því staðið og fyrirheit hafa verið gefin um það af hálfu ríkisstjórnarinnar og ekki bara þeirrar sem nú situr heldur hefur þetta mál oftar verið tekið upp